Plánování projektů v oblasti energetické infrastruktury by také mělo být v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. Do kontextu plánování energetické infrastruktury musí být začleněny požadavky na ochranu životního prostředí a měly by být upřednostňovány takové projekty, které se obejdou bez nadbytečných environmentálních nákladů. S výstavbou, provozem a vyřazováním energetických infrastruktur z provozu jsou kromě investičních a provozních nákladů spojeny rovněž náklady na ochranu životního prostředí. I tyto náklady je třeba zohlednit v analýze nákladů a přínosů podle přístupu vycházejícího z nákladů životního cyklu. Pro vyhodnocení závažných rizik je potřeba provádět důkladné hodnocení vlivu projektů v oblasti energetické infrastruktury na životní prostředí, a to na základě posouzení jednotlivých případů a s ohledem na místní a regionální environmentální podmínky. Doufám, že předložený návrh umožní i plnění těchto cílů.